Señora Presidenta, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo y felicitando a mi amiga la señora Weber por el gran trabajo realizado en este informe. Como Sus Señorías saben, la cooperación judicial pasará a formar parte de competencias legislativas del Parlamento Europeo en un futuro bien próximo. Ya el pueblo irlandés se ha pronunciado mediante referéndum y, a mi juicio, lo ha hecho en la dirección positiva y correcta. Los ciudadanos europeos esperan que el espacio de seguridad, libertad y justicia sea una realidad en la que sus derechos procesales sean respetados y garantizados por igual, sin importar el lugar del territorio comunitario en el que se encuentren. Nuestra obligación, por tanto, es procurar que dichas garantías procesales se respeten en todos los Estados miembros. Cuando se produce un conflicto positivo entre jurisdicciones de distintos Estados miembros, es preciso resolverlo con la mayor celeridad posible, para proteger al ciudadano y evitar cualquier riesgo de vulneración del principio jurídico non bis in idem. Para ello, es fundamental la cooperación y la comunicación entre los órganos judiciales implicados en el conflicto de competencias. En el informe se debate también cuál es el papel de Eurojust y qué papel debe jugar cuando se produzca este conflicto de competencias. La ponente defiende la idea de que Eurojust debe ser informada de cualquier conflicto que se produzca, aun en el caso de que este haya sido resuelto de forma bilateral entre los órganos judiciales implicados. Por el contrario, la ponente alternativa de mi grupo, la señora Macovei, considera que, en aras de la economía procesal, Eurojust sólo debería ser informada en aquellos casos en los que no ha sido posible llegar a un acuerdo ante los tribunales involucrados. Desde mi punto de vista, la razón está de la parte de la señora Macovei. Por otra parte, y en otro orden de cosas, la señora Weber insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta complementaria a la decisión marco en la que se establezcan normas para la resolución de conflictos negativos de jurisdicción.